Ja, tisti planinsko-avtomobilistični svet, ki nas povezuje tako v družini pa tako naprej, kaj si misliš, katera je bila takšna planinska avtomobilistična vožnja, tvoja ta boljša? Ja, teh je bilo približno, ko se je ura premaknila, tisto, ko ene ure ni bilo. ja, tam neki pri Trojanah, mislim, da ali kaj takšnega ... Ja, nekaj takšega menda je bilo, ja. Ja. V kratki, v kratki noči, ko sva šla enodnevni Triglav, se pravi, od, jutro od doma, večer nazaj domov, ne, in seveda preizkušnja za za telo, za šoferja, za noge, za hojo, pa za kolena, za spust, pa za gor seveda za pljuča, ne. In ko hodiš in hodiš, hodiš in voziš, na koncu je pa še treba seveda ostati buden, da se varno domov pripelješ, ne. Ja, zato ker se nisva z mesom obremenjevala na poti in sva jedla tiste imela rahlo, rahlo hrano, . pa dober korak. Ne, seveda Niti, niti za hojo, niti za hojo. Je pa seveda pri hoji pa in pri vožnji je vse v glavi, ker si v bistvu moraš razporediti tiste moči, ki so ti na voljo. Da zmoreš hojo, moraš vedeti, kaj te čaka. ob vožnji pa isto, ne, se pravi, če si tam, veš, da še do doma dvesto petdeset kilometrov. in so to tri ure in ob tem seveda moraš gledati na to, da je ne tako enostavno, ne. Po deset-, dvanajsturni hoji, ne. Ker isto je s hojo, ne, se pravi, v hribih isto. Isto, ko prideš na konec ture, Zmislim si ene ture, pod Triglavom, ko smo prišli do izvira Save Bohinjke in je ena naša kolegica se naslonila na roko pa takši zahteven zlom zapestja dobila, glih iz tega, čisto na koncu ture, ko si misliš, da si že čisto fertik, in seveda pri vožnji je to še toliko bolj, ne, ker tam pa še več drugih ogrožaš kak pri takših planinskih akcijah, ne. Ja, samo zdaj motoristična tura z vzponom ali samo vožnja je seveda velika razlika, ne, se pravi, da se pelješ ... Ja, z motorjem je seveda takšna tura dosti težja, ker si težko voziš, vse tisto poleg, kaj nucaš, ne. Ker v avto v prtljažnik vržeš stvari, pa si čisto brez skrbi. motor pa je za motoristične, za hribovske pa malo manj. Ja, samo če si moraš še planinske šolje vzeti, pa vetrovko pa še nekaj jesti pa nekaj pijačo, dobro, pijačo, vodo še si natočiš, tako da se vse tote stvari ... Za hribe je treba, že če greš z motorjem na daljšo turo, imaš glih zadosti tistega, ne pa še za hribovsko opremo, ki pa še nekaj, pa fotoaparat pa še vse. Kaj je takšnega treba, neka rezerva, ki jo moraš imeti pa . Ja, Gold Wing je za veterane. Za mene pa ne več, ja. Ja ja, tako da, je vse, je povezano z razmišljanjem in z glavo in vse, kar imaš na razpolago, tako da, motor je za ... Tisto za hribe pa je mogoče gorski bicikel. Ja, samo je, bi rekel, neki neki posebni užitek, da bi rekel, zdaj pa bi se mogel preganjati po šoderni cesti. Ja, z vso svojo zakonitostjo, samo sem na asfaltu. Čisto lepo, krasno pelješ, tako da ... No, pa saj tako, tako dosti se nista vozila, ja. No, ja, tako šodra, ja, zmes, ja, ja, ampak tako ne, da bi pa rekla: "Zdaj pa se bom po šodru peljala." Ker z dvema pa se je silno težko po šodru peljati, ne. Ja, ja. Pa če še imaš prtljago gor, je to še toliko bolj, ker tista teža pa težišče se ti spremeni, zadnji ti sedi malo višje, kufer je poln. In je težišče čisto drugo, ne. To je isto, še v avtu se pozna, ko moraš vun prtljažnik kakšne robe, prevaža čisto drugo kak pa, ko je prtljažnik prazen pa ga dobro poznaš pa s takšimi gumami pa z vsem, ne. Ja, samo s tem, da fizika pa vseeno svoje dela, se pravi teža, ki je večja, kak je teža z rok ti tega noben ne more vzeti, se pravi, v vsakem primeru je, so roke bolj obremenjene. in pri in pri pospeševanju, pa predvsem tem, ker težo pa imaš, ne. Sila je masa krat pospešek, še skozi drži v fiziki. Ali si peš, ali si peš ali z rukzakom, ne, ko rečeš tisto: imaš, imam deset kil preveč." Pa še deset kil v rukzaku isto, dvajset kil imaš poleg in jih moraš prenašati v vsakem primeru, ne. če pa imaš prazen hrbet ali pa samo malo v rukzaku, pa seveda gibanje olajšano, in isto je z vožnjo s katerimkoli vozilom, ne. Ja, ja, ja. Jaz vem, da ko sem se z peljal pa sem enega sodelavca, ki je imel krepko prek sto kil, pa ke se je on usedel v avto noter, sem mogel dvakrat več gasa dati, da sva se normalno peljala. , da je tisti petinštirideset, ko je on zmogel, in da je šlo dalje naprej, ne, tako da to so vse stvari posebej, ko se jim, nečesa fejst navajeni in motorizacije, točno veš, kakše so zmogljivosti. Zmislim se one knjige, švicarskega pilota, Ledeniški pilot, ke je mogel zasilno pristati na enem pobočju travnatem, ne, in je vedel, da enostavno ne da se vzleteti po tistem travnatem pobočju in ne bo priletel spodaj, na koncu je pa bila šuma, ne. In Geigers se je pisal tisti pilot. In je rekel: "Nič, ni nobenih šans, tu ne morem poleteti, ne. Ne gre, fizika ne gre ven, ne." Pa druge izbire pa seveda ni bilo, odleteti bi mogel, in je rekel, še zdaj ne ve, oziroma ko je to pisal, je rekel: "Nisem nikdar mogel verjeti, kako mi je to uspelo." Zato ker po fiziki ne bi mogel priti čez tisto šumo, ne, ali je kakšnega vzgonskega vetra bilo malo, ampak takša zanimiva dogodivščina, se pravi, ko si prepričan, da bo šlo, pa ne gre, ali pa ko si prepričan, da ne bo šlo, pa gre, so takše izjeme, ki pa dostikrat so lahko usodne ali pa te prepričajo v to, da se kakša stvar še da napraviti. Ja, lahko tudi, ne, saj on je tam celo pisal o tem, da pač ne ve, enostavno ne bi se smelo iziti oziroma po tistem je rekel: "Tu ne morem poleteti." Ne, ampak je šlo, ne. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, samo izgleda, sigurno sigurno strašno dosti vaje, verjetno je dostikrat mogel zleteti na hrbet pa na tla pa verjetno kakšen zlom doživel iz tega, samo da je, da je prišel do takšne perfekcije, saj če pogledaš pri vseh ekstremnih stvareh, in totih gorskih kolesarjih, ki imajo tote hitre spuste. Enkrat, se zmislim, sva šla na Pohorje z Janezom, pa je, začujeva, samo nekaj šumi, da od Lukeja priletita dva z motokros motorji, ugasnjenimi, po poseki pa so tisti jarki zmes, veš, takši trideset centimetrov globoki, ovadva s polnim šusom z ugasnjenimi motorji, v grabo po poseki. To je, da samo gledaš, ne. V trenutku prišla, pa dva ni bilo več, ne. zadosti drzen, malo mogoče nor, ampak v vsakem primeru pa zadosti izkušenj, da si to privoščiš oziroma da se ti to izide, ne. Prvič moraš vedeti svojo sposobnost pa sposobnost stroja, bremz, vsega tega, ne. No, no, samo je pa tam veliko kolo, ne, ki je bilo verjetno v tem, da še to prenese nekaj, če bi bila, bi rekel, razmerje okrogline kolesa pa širine jarka, ne bi štimala vkup bi te seveda, bi te seveda obrnilo, ne. No, po drugi strani pa so seveda takši pripomočki ali pa v neki meri tudi potuha, ki pa neizkušenega pripeljejo do tega, da pa tega ne bo zvozil enkrat, ne, sigurno ne, ker opet so pa izkušnje tiste, ki te peljejo v tem, bi rekel, obdržijo na neki varni razdalji, ali pa z malo razuma, bi rekel, ali pa neko rezervo z bremzo, da boš prišel skozi eno takšo kritično situacijo, ne, ker vsemogočna pa seveda elektronika v tem tudi ni, ne. Ja, ker ... Ja, samo, bi rekel, najboljša elektronika je sigurno tista, ki je nikdar ne nucaš, ne. Ja, se pravi, veš, veš, da imaš, če bo do kakšne napake prišlo, ampak, kaj jaz vem, in z ABS-om, ABS je super, ne, če pa ga ni oziroma če je, je super, ne, če pa se nikdar ne vklopi, je pa najboljše, ne. Ja, ali je to pri avtu ali je to pri motorju, pa še toliko bolj, ne, pri avtu je, ampak, ... Ne moreš, fizike pri tem ne moreš okoli prinesti, on je ti v pomoč, ne pa rešitelj v, oziroma rešitelj v vseh primerih, ne. Ne, seveda, ker je industrija, seveda, vse to dela in prav je, da dela, in prav je, da preizkuša, pri uporabnikih pa mora biti razum, ne, in to je pri vožnjah, ali na dveh ali na štirih ali na šestih kolah ali je kamion ali je, ali je traktor, silno pomembno, ne. Ne ... Ne, sigurno, da je, da je tista učna doba, to se je skozi videlo v toti alpinistični literaturi, ne, to ke so rekli: "Vidiš, če smo učno dobo dali skozi, pozneje je šlo dosti lažje." Ne, v vseh, vsi v knjigah to pišejo, ne. Enako je seveda v moto zadevah ali pa pri kakšnem koli malo bolj tveganem poslu, ne. seveda, seveda, povsod, povsod je to in je bilo ... Tako pa, če še imaš smolo zdaj, lahko imaš srečo, da se ti lepo izide, če pa je smola, pa, ali pa malo manj sreče, pa je seveda končni rezultat lahko usoden za marsikoga, ne. Ja, ker tudi če imaš ne vem kakšo moč pri tem, je cesta tista, ki ti dovoli neko povprečno hitrost, ka jaz vem, pri avtobusih, če sem organiziral kakši izlet, pa si moraš čez te ljudi razdeliti, prišli bomo do tja pa do tja pa do tja, pa v takem cajtu, ne, je povprečna hitrost recimo štirideset kilometrov na uro, nič več. Ne. Se pravi, pri avtu dosežeš tam ene šestdeset, se že moraš hitro peljati, če je kakšen postanek vmes, da imaš neko povprečje okoli šestdeset na uro, ne. Ja. Se pravi, za tristo kilometrov so tri ure. je, bi mogla biti strašno hitra vožnja, da bi sto dosegel, ne. tako da za tistih šestdeset, mi smo se nekdaj peljali iz Trente z avtobusom pa še z Ormoža s cugom, smo nucali od, iz Trente do Ormoža enajst ur. Enajst ur je vozil avtobus do Ljubljane in vlak do Ormoža, pa smo bili cel cajt v gibanju, takša je bila povprečna hitrost, se pravi iz Trente do Mosta na Soči, čez Idrijo, Vrhniko v Ljubljano, in smo prišli od ene do večer do osmih, pol devetih v Ljubljano, da smo prišli, da smo dobili cug iz Ljubljane v Ormož, ki je prišel ob polnoči v Ormož. Se pravi od enih popoldne do polnoči. Takšno je bilo povprečje, pa je avtobus in šofer še celo na nekih zadnjih postajah sploh ni ustavil, da smo mi dobili cug, ker smo ga prosili, da, da naj pelje, da cug dobimo, drugače po voznih redih ga ne bi dobili, ne. A ne, se pravi, to je tista povprečna hitrost, ki jo dosežš, dobro, zdaj se mi z avtom pripeljemo v Trento v štirih urah, ne, recimo, ne, čisto takšna normalna, ali pa v treh ali pa v Brda pridemo recimo v treh urah, da je tam dvesto petdeset kilometrov, recimo, ne. Ampak dobro, nič ne stojiš, ne. Kako imaš postanek, kako imaš, ne vem, gumi defekt, greš tankat, ti gre dvajset minut, se pravi v dvajsetih minutah se tisti pred tabo odpelje že štirideset kilometrov daleč ali pa trideset ali pa kaj takšega. In to se izredno vidi pri takših povprečjih, ne, in seveda cesta vsakša iz svojega reda dovoljuje neko povprečno hitrost ali pa vozilo, ke je en avtobus, skozi okoli štirideset na uro, ne, nič več nimaš, če so to neki postanki pa regionalne ceste pa tako naprej, ne. Ja, ja. Ja, ja, to je izjemno hitro, ne. Ja, ja, ja. Ne, samo to je hitrost, toliko manjša. Kako dolgo si se gor vozil? pa še zdaj smrdiš, ne. Ja. Ne, samo, že prej, kak prideš do izvira Soče, je od , ne, tam je, tam je že po cesti ene osem kilometrov že, se pravi, to ti vzame že skoraj pol ure, da prideš do, do totih serpentin, ne. Druga je tota prva, ki se pač prej odcepi za Zadnjico, ampak ovi del gor pa se še vleče mimo Julijane pa mimo, odcepa za izvir Soče, ne, da prideš, ko se cesta začne, ne, saj na vršiška cesta je preko s totega vidika milostna, ke je tisto tam več kot dvanajst, trinajst ima naklona, ne. ampak se vleče, ne, trentarska je še globlja stran, z Vršišča začneš na devetsto metrih, ti pa si začel na šeststo metrih, ne. Kar se, kar je tisoč metrov višinskih, ne. Ja, ja, sigurno je, sigurno je, ja. Ja, tisto je pod Kugyjem, ne, a? Tisti je pod Te pa je Kugy, te pa je Kugy, te pa še takoj eden, potem pa je en cajt manj, tam pa se začne, ampak ,ta nič ne popusti več ne. Tam je vzpon, tisti takši, kot je, se te, se te drži do vrha, ne. vmes takšno tisto eno malenkost, ne, ke to vidim isto iz avta, ne. Ko pelješ tam gor skozi, v tretjo komaj daš, ne, tako, bi rekel, večinoma se, večinoma se, večinoma se v drugi vozi, ne, se pravi, to je za bicikel ali pa za to isto, ne. Smo pa seveda toto pot s Kranjske gor do Vršiča dostikrat prehodili peš, tako da smo imeli kar ... Tisti ovinki se sekajo, ko je pot markirana, en del prehodiš po cesti, en del prehodiš, tako dve uri se hodi tistih trinajst kilometrov, ne. Tako še dobro. Ja, to imaš varianto, ali pa da greš s cugom, pelješ s cugom do Jesenic, bicikle, potem pa od Jesenic vse skozi gor z bicikli. Ja, seveda je daleč, ampak po drugi strani pa prek pa do Mosta na Soči pa lahko greš s cugom nazaj iz Mosta na Soči po dolini . Nazaj v toto Kranjsko oziroma krajnskogorsko stran, gorenjsko stran, ne. Ja, pa je, tista je, tista je široka, so pa kolesarske steze, pa se začnejo tam, ka je železniška proga. Tam so kolesarske steze vse, ker grejo po nasipu stare železniške proge, ki je šla od Jesenic do Planice. Ja, seveda, ne, če pa gre ... Ne, ne, v Jesenicah je železniška proga, ker cug obrača v Avstrijo, ne, prej pa je šla še do Planice, tisto pa so drugi vojni vrgli progo vun in zdaj je po tistem nasipu, pa čez tiste moste, ke so isti železni mosti tam pri Belci pa tam skoz pa pri Martuljku, tam pa je kolesarska steza po tiste, ne. Tako da je, mislim, da je vse skozi do Kranjske gore gre izven one ceste pa se da voziti, ne. Ja. Te pa gor, te pa imaš seveda krasno na Vršič, pa drugi strani do Mosta na Soči, ampak to je dolga tura, ne, to je tako za dobro rit, kondicijo.